Hvala lepa. Jaz moram najprej povedati, da, poanta moje razprave - vem, da je niste poslušali do konca, kolega Tonin, ampak če bi jo, bi videli, da poanta moje razprave ni bila v tem, da bo zdaj državni proračun na boljšem, ampak je bila v tem, da je vaša rešitev takšna, da bi dejansko iz proračuna šlo manj denarja, ker bi te ženske dejansko na podlagi vašega predloga prejele manj denarja. To je bila moja poanta. Jaz verjamem, da tega niste želeli narediti, da so vaši nameni drugačni. Prepričana sem v to. Verjamem pa, da ste to spregledali. Da ste nam na mizo dali nekaj, kar ni bilo do podrobnosti preučeno. In jaz upam, da ko bomo čez pol leta, kot ste zdaj napovedali, dobili podoben predlog, ne isti, da bo popravljeno to, ker verjamem, da vam je to malo ušlo. Ker tudi državna sekretarka je danes povedala: ženske z nizko pokojnino danes lahko zaprosijo za denarno socialno pomoč in pod črto dobijo več, kot bi dobile z vašim gospodinjskim dodatkom, in lahko zaprosijo tudi za varstveni dodatek in bi pod črto dobijo več, kot dobijo z vašim gospodinjskim dodatkom. Dejansko bi z vašim gospodinjskim dodatkom prejele več samo tiste gospe upokojenke, ki imajo danes pokojnine med štiristo oseminsedemdeset in štiristo devetindevetdeset evri." Samo te bi bile na boljšem, če ne bi zaprosile za varstveni dodatek, ampak bi dobile gospodinjski dodatek in bi bile potem s temi sto evri, vašimi, dejansko na boljšem. Samo te. Se pravi, od štiristo oseminsedemdeset do štiristo devetindevetdeset, kar je več, nimajo pravice do gospodinjskega dodatka, in kar je manj, z gospodinjskim dodatkom dobijo manj, kot bi dobile oziroma že dobivajo danes, ko jim pripada pravica do denarne socialne pomoči oziroma tudi razlika do petsto sedeminsedemdeset evrov, koliko znaša varstveni dodatek. Pa še ena razlika je: varstveni dodatek ženskam v tem trenutku pripada od triinšestdesetega leta dalje, medtem ko po vašem predlogu bi bile upravičene šele od petinšestdesetega leta. Se pravi tukaj striže za, dve leti. In tudi tukaj prihaja razlika. Želela bi pa opozoriti še eno stran. Vi tukaj predvidevate, da se postopek za dodelitev gospodinjskega dodatka začne na zahtevo upravičenke. Vemo, kakšne so bile vaše razprave zadnjič, ko smo, ko se nismo odločili, da bi kar, uvedli avtomatski masovni informativni izračun, ker informacijski informacijski sistem še ni pripravljen, pač pa ostajamo pri informativnem izračunu, da ne bo kake pomote. Mi ne, nismo zadnjič ukinili informativnega izračuna, ker je to še vedno prav in za zaposlene in za upravičence. Ampak zdaj se pa pogovarjamo dejansko o ženskah nad petinšestdeset let, in če preberete nekatere znanstvene članke, celo v bistvu se vaša zadeva nanaša celo od na za ženske pri starosti nad nad petinsedemdeset let, ker so tiste najbolj ogrožene. In zdaj bomo od ene gospe pri petinsedemdesetih letih zahtevali, da pa sama vlaga po ZUP-u vlogo za ta gospodinjski dodatek, v tem trenutku pa že prejema na podlagi informativnega izračuna, pri pri katerem ni treba nič narediti, lahko denarno socialno pomoč ali pa varstveni dodatek. Dejansko je to, kar imamo zdaj na mizi, v bistvu korak nazaj. Tako da še enkrat apeliram na vas, tudi če boste čez pol leta vlagali še enkrat, dajte še enkrat prebrati, kar ste nam poslali na mizo.